Vzniká totiž riziko, že notoricky známe osobnosti, všelijakí speváci a rýchlokvasení politici minimálne v tretine členských štátov by mohli kandidovať na europoslanca bez ohľadu na počet stanovený pre daný členský štát. V konkrétnych prípadoch by sa s najväčšou pravdepodobnosťou jednalo o známe osobnosti z veľkých členských štátov, ktoré už tak udávajú smerovanie Európskej únie. Informovanosť o politických a iných významných osobnostiach z veľkých členských štátov je v menších štátoch samozrejme neporovnateľne vyššia, než je to naopak, než všeobecný záujem o osobnosti z menších štátov vo väčších krajinách.

Menšie štáty by opäť zostávali na chvoste diania.